Pane předsedající, summit ve Vallettě přinesl důležité výsledky přesto, že tady slyším i kritiku. Myslím ale, že to je důležitá pomoc zemím, odkud přicházejí uprchlíci anebo přes které uprchlíci k nám do Evropy přicházejí. Česká republika se již okamžitě po tomto summitu přihlásila k finanční spoluúčasti ve výši 600 tisíc EUR. K tomuto vystoupení mě ale přimělo také vystoupení paní vysoké představitelky Mogheriniové, jejíž práci oceňuji, ale nerozuměla jsem slovům, kdy se vyslovila o tom, že mezi Afrikou a Evropou není možné budovat hranici, protože je tam moře. Já doufám, že to bylo pouze nedorozumění. Mezi Evropou a Afrikou je jistě hranice a Evropská unie musí udělat všechno proto, aby vnější hranice Evropské unie byla bezpečná.